Señor presidente, compañeros, en las últimas décadas se ha hecho patente la gran cantidad de desafíos que compartimos. Por ello, el nuevo Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional es una de las propuestas más importantes de esta legislatura. Este cambio radical en los instrumentos financieros de acción exterior redundará en una mayor flexibilidad y también servirá para que la Unión Europea refuerce su papel en el escenario mundial. Es fundamental que las acciones llevadas a cabo en el marco de ese instrumento contribuyan a lograr los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y los pactos mundiales. En ese sentido, como ponente de opinión de la Comisión de Educación y Cultura, quiero destacar el papel de la educación inclusiva y de calidad como un elemento clave para reducir las desigualdades y la pobreza un elemento esencial para fomentar la tolerancia, construir sociedades más pacíficas y hacer frente a las causas principales de la migración. Para terminar, me gustaría subrayar la necesidad de reforzar la asociación con los países del área de vecindad, si queremos afrontar conjuntamente los desafíos. Por ello, es imprescindible que este instrumento preserve la financiación de la política europea de vecindad.